forseti vill vekja athygli háttvirtra þingmanna á því að fyrirspurnir verða til umræðu milli klukkan tólf núll núll og þrettán þrjátíu og því verður ekki gert matarhlé klukkan þrettán þrjátíu hefst dagskrárliðurinn störf þingsins um klukkan tvö í dag að loknum störfum þingsins fer fram umræða utan dagskrár um fjárhagslega endurskipulagningu rekstrarhæfra fyrirtækja málshefjandi er háttvirtur þingmaður tryggvi þór herbertsson hæstvirtur fjármálaráðherra steingrímur j sigfússon verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund að lokinni utandagskrárumræðunni verður fyrirspurnafundi fram haldið til klukkan fjögur en þá verður fundi frestað vegna þingflokksfunda milli klukkan fjögur og sjötta klukkan sex heldur þingfundur áfram með þeim fyrirspurnum sem þá eru eftir